jamais traduit par des actes concrets. Devant cette scandaleuse inertie du gouvernement français, j'estime donc l'heure venue de mobiliser immédiatement le fonds de solidarité de l'Union européenne afin de faire les travaux nécessaires pour la mise en sécurité du territoire, afin de protéger la population de ces catastrophes naturelles.